Beduińskie plemiona wykorzystują w ten sposób dramatyczną sytuację i niepewny status uchodźców uciekających w kierunku Izraela czy Europy przed wojną i głodem. Szacuje się, że w 2011 roku 10 tysięcy uchodźców przekroczyło granicę między Egiptem a Izraelem, nie wiemy ilu z nich padło ofiarą przemytu. Światowa Organizacja Zdrowia określiła Egipt w jednym ze swych raportów jako regionalne centrum handlu ludzkimi organami.

Przyczyny rozwoju handlu organami to korupcja, bieda, niewiedza pacjentów, całkowity brak etyki medycznej. Niestety ten nielegalny przestępczy rynek cały czas rośnie. Zarówno Egipt, jak i Izrael muszą wreszcie podjąć kroki prawne w celu walki z tymi zorganizowanymi grupami przestępczymi, które obecnie pozostają bezkarne. Zwracam się także do komisarz Ashton o zajęcie się tą sprawą w trybie pilnym.